Voorzitter, sinds enkele jaren worden we overspoeld door ongewenste migratie.

Linkse activisten en malafide advocaten misbruiken de mensenrechten om migratie te stimuleren en te propageren. Zij willen dat niet burgers rechten kunnen afdwingen in onze thuislanden. Migratie willen ze verheffen tot een afdwingbaar mensenrecht, met de medewerking van wereldvreemde rechters, voor wie trouwens niemand ooit gestemd heeft. Het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bijvoorbeeld was ooit bedoeld om burgers uit Europese landen te beschermen tegen tirannie. Vandaag echter is het geëvolueerd tot een instrument om een opengrenzenpolitiek door de strot te rammen van onze bevolking. We moeten de migratiecrisis aan onze grenzen oplossen. Dat doen we door economische gelukzoekers zonder pardon terug te sturen. Echte vluchtelingen moeten we opvangen in de regio van herkomst, en vooral moeten we de mensenrechtenverdragen aanpassen aan de realiteit van 2020, zodat ze niet langer misbruikt kunnen worden door de migratielobby.